Sur ces bancs, notamment, il est très facile, très souvent, de mélanger les extrêmes.

Non, je n'ouvre pas ma porte à tout venant, mais je regarde qui je fais rentrer et je n'ai pas besoin de mettre en cause les droits de l'homme et la protection des données de façon systématique et généralisée.